Miałem zaszczyt być członkiem tej delegacji, jak moi szanowni przedmówcy. Była to moja piąta wizyta w Korei, a czwarta w ostatnich latach. Korea Południowa wbrew nazwie jest częścią Zachodu i powinna być wspierana przez Unię Europejską, przez nasze państwa. Ten kraj zasługuje na wsparcie, tym bardziej że ma agresywnego komunistycznego sąsiada. Myślę, że losy zjednoczenia są w rękach samych Koreańczyków. To oni o tym powinni decydować, ale my powinniśmy ich oczywiście w tym wspierać. Dobrze, że sytuacją interesują się Stany Zjednoczone.